Monsieur le Président, chers collègues, la confiance est la base du marché unique, elle est la base de l'Union européenne. Or, la crise financière a mis à mal cette confiance, la confiance que nos concitoyens nourrissent les uns envers les autres mais aussi envers les décideurs politiques, et il y a une méfiance de plus en plus grande. Face à ce danger, nous devons faire preuve de lucidité. Nous avons besoin de mesures pour restaurer la confiance dans la bonne gestion de nos finances et le traité qui sera signé le mois prochain en sera l'une des pièces maîtresses. Nous avons aussi besoin de mesures pour restaurer la confiance dans la gouvernance de l'euro et ceci ne saurait passer par des déclarations contradictoires. À cet égard, je suis très étonné des déclarations de la commissaire Nelly Kroes, vice présidente de la Commission, pour qui ce ne serait pas un drame que la Grèce quitte la zone euro. Je demande à la Commission est ce votre position officielle?

Chers collègues, après des années de gestion imprudente des finances publiques, dans beaucoup de nos pays, le temps est au changement.

Nos amis lettons l'ont prouvé, il y a quelques années, en réformant sans aucune aide extérieure leur gestion publique et en acceptant des sacrifices douloureux qui les ont conduits à un retour à la croissance. C'est pourquoi, pour ma part, je compte aussi sur le sens des responsabilités du peuple grec, qui est très grand, et je ne suis pas de ceux qui veulent leur faire croire qu'ils sortiront tout de suite par le haut de la crise sans se réformer. Ceci dit, comme je l'ai indiqué juste après le dernier Conseil européen, nous ne ferons pas non plus l'économie de mesures de croissance et d'emploi. Or, le paquet qui nous a été proposé à ce stade n'est pas, mais alors pas du tout, à la hauteur des enjeux. Je suis persuadé que le temps n'est plus à la gestion des affaires courantes.

Le temps est venu de mettre en place un projet qui mobilise toutes nos énergies pour renouer avec la croissance et l'emploi.

Ce paquet pourrait comprendre des mesures aussi fortes que l'achèvement du marché intérieur. Nous devons savoir quels pays bloquent encore ce marché. L'acte sur le marché unique, la directive sur les services ou le brevet européen sont bloqués pour une absurde affaire de siège.

Au final, il n'y a pas de recette magique pour sortir de la crise par le haut, si ce n'est manifester de la volonté politique, avoir le courage de dire la vérité à nos concitoyens et mettre en œuvre nos engagements. En tant qu'ancien chef d'entreprise, je vous le dis, j'ai vécu plusieurs crises, je demande à la Commission et aux chefs d'État et de gouvernement, qui sont tout le temps en période électorale je comprends et c'est donc à nous, au niveau du Parlement, à la Commission, de leur montrer la voie, de leur faire des propositions et des propositions courageuses de grands travaux, par exemple